Aber es ist auch immer die Frage Mit wem wurde gesprochen. Wer sind die Staaten?

Wurde mit den Menschen gesprochen, die unter Umständen von der Situation profitieren, oder wurde mit denen gesprochen, die vielleicht ihre Existenz verlieren?